Panie Przewodniczący! To bardzo optymistyczne, co powiedziała Pani Przewodnicząca, że szczyt Partnerstwa Wschodniego będzie sukcesem.

Chciałbym, aby w oczekiwaniu na ten szczyt nie udzieliła się nam atmosfera, która zapadła w Parlamencie po ostatnim posiedzeniu Euronestu w związku z tym, że nie udało się przyjąć konkluzji. Ale i tak należy powiedzieć, że sukcesem w ogóle jest, że się to zgromadzenie parlamentarne udało zebrać i że rozpoczęło ono pracę. Czego oczekuję od szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie? Po pierwsze, zgodnej decyzji w sprawie finalizacji umowy o stowarzyszeniu z Ukrainą. Myślę, że rząd ukraiński i prezydent tego kraju zrobią wszystko, co należy zrobić w sprawie uwolnienia opozycji, w szczególności pani premier Tymoszenko. Po drugie, szczyt powinien dać impuls do rozpoczęcia prac nad umową stowarzyszeniową z Mołdową oraz z Gruzją. Chciałbym, aby również dał pewny impuls, który pozwoli na zmiany na Białorusi. Po trzecie, szczyt powinien dać zachętę dla krajów partnerstwa do wzajemnej współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego, bo to jest jedno z najważniejszych zadań. Jakiego rodzaju zachęty mogą skłonić do dalszej współpracy wewnątrz partnerstwa? Między innymi złagodzenie reżimu wizowego. Z Rosją nie ma wiz, a z Unią Europejską jest bariera Schengen. To dla obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego jest brak zachęty. Więc tu musimy pracować Ukraina, a w przyszłości Mołdowa niewątpliwie są na tej drodze. I wsparcie również dla społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie dla infrastruktury granicznej, dla wszystkich projektów, które zbliżają społeczeństwo obywatelskie.